Madame la Présidente, l'ampleur de la catastrophe du golfe du Mexique est évidemment de nature telle qu'elle nous oblige, en tant que responsables politiques européens, à nous interroger sur la sécurisation de nos propres installations pétrolières. En effet, la protection de l'environnement maritime passe, entre autres, par une sécurisation maximale des sites d'exploitation pétrolière.

Inopportune, parce que les résultats de l'enquête sur la catastrophe du golfe du Mexique ne sont pas encore connus et que, d'autre part, certaines des préconclusions confirment une combinaison de défaillances à la fois de comportements, d'organisation et de techniques. Inadaptée, ensuite, parce qu'il existe une différence et cela a été rappelé à plusieurs reprises entre les règlements appliqués en mer du Nord, en Méditerranée ou encore dans le golfe du Mexique. Est il utile de rappeler ici les conséquences sérieuses, tant au point de vue économique que social, qu'entraînerait un moratoire, sans parler de la mise en danger de notre indépendance énergétique? La semaine dernière, la Norvège et la Russie ont mis fin à quarante ans de désaccord et trente ans de moratoire en validant le principe d'une frontière maritime commune en mer de Barents et dans l'Arctique. Cet accord aboutit, dans les faits, au partage d'une zone riche en hydrocarbures.